Señora Presidenta, mi Grupo parlamentario está con la respuesta que están dando los trabajadores y las trabajadoras en Europa, con las huelgas generales de Grecia, de Portugal y la próxima anunciada en España para el 29 de septiembre, que coincide con la gran movilización de la Confederación Europea de Sindicatos. Ésa es la respuesta que están dando los trabajadores y trabajadoras a este modelo económico.

Los principales Grupos parlamentarios, que firmaron un consenso, el Consenso de Bruselas, la traslación directa del Consenso de Washington, por el que se nos hizo creer que se podía construir Europa sin intervenir la economía y se sigue defendiendo no intervenir la economía. Éste es el principal problema, que pone en riesgo el modelo social europeo, la democracia y la construcción europea, pensando en Europa con una gran cohesión social y territorial.